Ich freue mich, dass Sie noch vor einer Europafahne sitzen dürfen. Daran sollte sich Ihre Ministerpräsidentin ein Beispiel nehmen! Georgien ist uns ein wichtiger, aufstrebender Partner. Die Bürger Georgiens sind uns wichtig als Europäer, weil sie sich auf die Europäische Union hin orientieren, weil sie mit uns zusammenarbeiten. Wir wollen sie in unserem Ordnungssystem sehen, wir wollen sie in unserem Wirtschaftsraum sehen, weil so die Zone der Stabilität in unserer Nachbarschaft wächst. Unser Engagement für Georgien ist nicht frei von Bedingungen. Wir erwarten die Einhaltung von Menschen und Bürgerrechten, wir erwarten Rechtsstaatlichkeit, wir erwarten Pluralismus in der Demokratie. Diese Erwartungen haben auch die Bürger in Georgien. Die Georgier unterstützen Modernisierung und Reformen. Damit müssen Politiker und Parteien sorgfältiger umgehen als bisher. Ich bin kein Georgier, ich bin auch kein Italiener, dennoch mag ich Leidenschaft in der Politik und Führungsstärke im politischen Handeln. Aber es ist falsch, wenn politisches Eifern die Zusammenarbeit unter Demokraten zerstört. Es ist falsch, wenn die Politik sich im Kampf um die Macht erschöpft. Es ist falsch, wenn die Opposition ihre verfassungsgemäße Rolle nicht ausüben kann. Und es wäre falsch, Medien gleichzuschalten. Die Bürger Georgiens haben Erwartungen an die Politik dass Probleme gelöst werden, dass Fortschritt erreicht wird, dass ihr Land sich entwickeln kann auf europäische Weise, frei von Bevormundung und Einmischung durch den großen Nachbarn Russland. Das wird möglich, wenn die georgische Politik gesellschaftlichen Zusammenhalt stiftet, wenn sie für das gemeinsame Ziel arbeitet, wenn unser europäischer Traum auch der Traum aller Georgier wird!